Es deseable para todos que las mismas se aprueben con un carácter definitivo de la forma más rápida posible. Sin embargo, estando prevista la reforma de la Política Pesquera Común, es necesario que estas medidas se adopten cuando tengamos un nuevo marco legislativo. Ese nuevo marco está previsto para el año 2013, y por ello es necesario ampliar su validez hasta el 31 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que el Reglamento actual dejaría de estar vigente en 2011. Por eso he votado a favor de esta iniciativa.